Diese Zahl ist zu hoch, und es gilt der Beschluss dieses Hauses aus dem Liberadzki Bericht, dass wir einen ständigen Abwärtstrend dieser Zahl verlangen. Mich stimmt besorgt, dass wir im Jahresbericht des Rechnungshofs für das Haushaltsjahr 2010 eine Trendumkehr sehen. Nach drei Jahren mit sinkenden Fehlerzahlen nimmt die Zahl jetzt wieder zu. Verantwortlich dafür ist leider wieder die europäische Regionalpolitik, denn hier ist die Fehlerquote von 5,5 auf 7,7 gestiegen. Interessanterweise findet sich laut Angaben aus der Europäischen Kommission auch das Vereinigte Königreich hinter Spanien und Italien auf Platz 3 der Staaten, in denen die meisten Fehler zu finden sind.

Es gilt also unsere Aufforderung an die Kommission Konzentrieren Sie sich bei den Kontrollanstrengungen auf diese Staaten. Setzen Sie die Programme aus oder unterbrechen Sie diese, aber senken Sie diese Fehlerrate!

an. Ein Achtel des europäischen Haushalts besteht aus den Einnahmen aus den Außenzöllen. Auch hier kommen die Mitgliedstaaten ihren Pflichten nicht nach. Die Zollerhebung verläuft nicht sauber, und es sind wieder Italien und das Vereinigte Königreich sowie diesmal die Niederlande, die die Zölle nicht sauber eintreiben.